Malheureusement, les propositions de révision de la directive transmises par la Commission européenne ne répondaient pas correctement aux besoins exprimés par les citoyens européens. Ces propositions ouvraient la porte à la promotion directe par les firmes pharmaceutiques, ce qui nous apparaît comme un non sens en termes de réponse aux besoins réels des patients.

Cette approche, également adoptée par mon collègue Carl Schlyter, du groupe des Verts, a permis à notre rapporteur, M. Fjellner que je salue de procéder à une révision importante des propositions de la Commission. En parallèle, nous avions déposé une soixantaine d'amendements visant à protéger davantage la santé de nos citoyens et à faciliter l'accès des patients et l'information indépendante, comparative et adaptée aux besoins de chacun. L'adoption de ces amendements en commission de l'environnement a permis de mettre davantage l'accent sur les droits des patients à l'information plutôt que de faire de la mise à disposition d'informations une option pour les industries pharmaceutiques. À la lumière des amendements de compromis obtenus, nous avons décidé de retirer notre proposition de rejet des textes, la substance du texte ayant évolué dans une bonne direction au cours des derniers mois. Le projet de rapport, tel que modifié, est parvenu à contrebalancer les propositions initiales de la Commission européenne. Cependant, nous continuerons à refuser que les professionnels de santé puissent être instrumentalisés pour distribuer à leurs patients brochures et informations fournies par les firmes pharmaceutiques sans aucun contrôle des autorités de santé. De même, nous nous opposerons à l'autorisation de campagnes industrielles, d'information notamment, en matière de vaccination.